Frau Kollegin!

Dies hat heute der Herr Kommissar getan, der in ihrem Namen gesprochen hat und ihre Positionen hier zum Ausdruck gebracht hat.